Simone Veil était une combattante de l'Europe, parce qu'elle avait survécu à ce que l'Europe pouvait produire de pire, mais elle n'a jamais réduit l'Europe à une commémoration. Elle a toujours considéré que l'Europe était un projet de civilisation pour chaque femme, pour chaque homme, pour nous, Européens, et pour le reste du monde. Simone Veil, aujourd'hui, serait elle satisfaite d'un projet européen qui serait un projet de circulation sans entrave des biens, des services et des investissements, qui mettrait nos législations, nos réglementations environnementales et sociales et notre souveraineté démocratique à portée de canon des firmes multinationales du vieux monde, du pétrole, du nucléaire et des perturbateurs endocriniens?

Pour cela, il faut qu'elle change de pied et qu'au G20, elle ne soit pas là pour promouvoir des accords de libre échange qui produisent tous les chaos du monde et qui alimentent un modèle de développement deux fois plus gros que la planète, deux fois plus gros en prédation et deux fois plus gros en pollution. S'il y a un élément que doit porter l'Europe au G20, notamment, c'est cette question du climat et, pour porter cette question, il ne suffit pas de dire que l'on va respecter l'accord de Paris l'Europe n'est pas sur la trajectoire de l'accord de Paris en matière de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre.